Il s'agit d'un mécanisme de sauvetage. Or, à la longue, on ne peut pas sauver des États, on ne doit pas sauver des États, le but doit être de parfaire l'union économique de l'Europe et de créer un espace budgétaire européen capable de soutenir les États européens et la monnaie unique. Pour cela, il faut aller plus loin que les urgences du moment ne nous le dictent.

Pierre Werner, dont le plan peut être considéré comme la base fondamentale de l'euro, a inséré dans son œuvre la notion d'un centre de décision économique européen responsable devant le Parlement. Et bien, ce centre de décision économique, aujourd'hui, ne peut être que la Commission et le Parlement.